Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Znova se bom ponavljal. Ko pridejo predlogi zakonov in, ki rešujejo zadeve parcialno, posegamo v odgovornost in skrb za kakovost predpisov. Vemo, da država deluje normativno na predpisih, podzakonskih aktov, zakoni morajo biti med sabo usklajeni. V tem primeru zopet prihaja do nasprotja in to smo mi v našem mnenju iz SAB-a tudi povedali. Nismo proti, ureditvi, zadev glede vojnih veteranov, smo pa proti urejevanju samo parcialnih zadev. Tako določitev osnove in višine veteranskega dodatka v Zakonu o vojnih veteranih skupaj z usklajevanjem pokojnin bi privedlo do neenake obravnave vojnih veteranov in vojnih invalidov. Za postopek odmere veteranskega dodatka bi tako še vedno veljale nekatere določbe zakona vojnih invalidih, a z drugačno osnovo in načinom usklajevanja. Obe pravici, tako pravica do veteranskega kot pravica do invalidskega dodatka, sta pravici vojnega veterana oziroma vojnega invalida. Razlikujeta se le po imenu. Torej zato da bi kakršnokoli razlikovanje med njima ni dopustno in je tudi skregano z načelom pravičnosti. Predlog torej tudi ne zagotavlja izvedbo načela enakosti, zato ta predlog, čeprav smo vsebinsko za zadevo, ampak takšen predlog ne moremo podpreti. Hvala lepa.